ársskýrsla ríkisendurskoðunar fyrir árið tvö þúsund og sjö til umræðu og framlagningar en nú er það svo að umrædd ársskýrsla

og ársskýrslan hverju sinni er nokkuð víðfeðm og fjallar um starfsemi ríkisendurskoðunar á því ári sem hún tekur til eða ársins tvö þúsund og sjö sigurður þórðarson ríkisendurskoðandi þáverandi fylgdi þessari skýrslu úr hlaði og var þetta hans síðasta ársskýrsla en eins og alþjóð veit virðulegi forseti þá lét sigurður þórðarson af störfum á sumarmánuðum og sveinn arason var ráðinn

forsætisnefndar og alþingis eftir auglýsingu á starfinu og yfirferð á fjöldanum öllum af umsóknum sem bárust um starfið ég vil nota tækifærið hér og ítreka þakkir hvorutveggja fjárlaganefndar og annarra til handa sigurði þórðarsyni fyrir mjög ánægjulegt samstarf á umliðnum árum og áratugum og einnig að óska sveini arasyni velfarnaðar í nýju starfi en sveinn arason hefur starfað um árabil hjá ríkisendurskoðun þannig að hann gerir sér fulla grein fyrir því hvar þar fer fram og fjárlaganefnd mun á umliðnum mánuðum eiga fjölþætt samstarf við svein arason

og mun ég sem formaður fjárlaganefndar gera hér grein fyrir því áliti virðulegi forseti en síðan munu aðrir fjárlaganefndarmenn varaformaður fjárlaganefndar háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson fjalla enn frekar hér á eftir mér um skýrsluna og einnig aðrir nefndarmenn í fjárlaganefnd munu fylgja hér eftir ýmsum atriðum úr skýrslunni virðulegi forseti þar af leiðandi þá mun ég hér lesa upp álit fjárlaganefndar en undir það skrifa auk mín háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson guðbjartur hannesson jón bjarnason illugi gunnarsson bjarni harðarson ásta möller guðjón arnar kristjánsson og ármann krónu ólafsson væntanlega og björk guðjónsdóttir nú ætti þetta að vera komið hér ég held að þetta hafi nú verið allir ellefu háttvirtir þingmenn fjárlaganefndar sem hafi gengið frá þessu áliti en það verður þá að leiðrétta hafi það ekki verið á vormánuðum en með leyfi forseta hljóðar álitið svo fjárlaganefnd hefur fjallað um ársskýrslu ríkisendurskoðunar fyrir árið tvö þúsund og sjö á fundum sínum og fengið ríkisendurskoðanda til fundar við sig skýrslan er í senn starfsskýrsla til þingsins

ríkisendurskoðun starfar á vegum alþingis og endurskoðar ríkisreikning og reikninga þeirra aðila sem hafa með höndum rekstur og fjárvörslu á vegum ríkisins enn fremur annast stofnunin eftirlit með framkvæmd fjárlaga og er þingnefndum til aðstoðar við störf er varða fjárhagsmálefni ríkisins ríkisendurskoðun er sjálfstæð og óháð stofnun sem starfar í umboði alþingis forsætisnefnd getur þó ýmist að eigin frumkvæði eða samkvæmt óskum þingmanna krafist skýrslna um einstök mál er falla undir starfsemi ríkisendurskoðunar eins og skýrslan ber með sér eru viðfangsefnin fjölbreytt stofnunin varði fimmtíu og sjö prósent allra virkra vinnustunda til fjárhagsendurskoðunar sextán prósent til stjórnsýsluendurskoðunar tíu prósent til innra eftirlits sjö prósent til endurskoðunar upplýsingakerfa tíu prósent til annarra verkefna meðal annars lögfræðilegra umsagna gæðaeftirlits og aðstoðar við önnur svið stofnunarinnar það er mikilvægt fyrir fjárlaganefnd og þingmenn að fá með þessari skýrslu innsýn í eftirlitsstarfsemi ríkisendurskoðunar en slíkar upplýsingar eru til þess fallnar að styrkja það sjálfstæða eftirlitshlutverk sem alþingi hefur

í áliti fjárlaganefndar sem hún saman stendur að og er það nú oft þannig að fjárlaganefndin stendur samstiga að álitsefnum og álitsgerðum eins og þessum ég vil ítreka hér kveðjur til handa þáverandi ríkisendurskoðana sem lagði fram þessa ársskýrslu á vormánuðum sigurði þórðarsyni og óska nýjum ríkisendurskoðanda sveini arasyni velfarnaðar í sínum störfum ég vil nota tækifærið og þakka ríkisendurskoðun samstarfið og starfsfólki þess og óska eftir góðu samstarfi héðan í frá sem hingað til varðandi þau störf sem ríkisendurskoðun vinnur að fyrir alþingi og ríkisreksturinn í heild sinni